Republica Populară Democrată Coreeană trebuie să își tempereze pornirile războinice și să evite o deteriorare a relațiilor sale cu comunitatea internațională. În joc se află bunăstarea cetățenilor săi, care suferă de foame, sărăcie, depind de ajutoarele internaționale pentru a supraviețui și sunt izolați din punct de vedere economic și politic.

Așa cum au spus și antevorbitorii mei, este în interesul și în responsabilitatea Chinei, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și principal partener al Coreei de Nord, să urmărească menținerea stabilității în regiune.

În același timp, cred că Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să mențină canalele de comunicare cu Republica Populară Democrată Coreeană.